Signor Presidente, onorevoli colleghi, come sappiamo l'Unione europea oggi dipende molto dall'import energetico e pertanto è arrivato il momento di cominciare a favorire davvero lo sviluppo delle nostre industrie e di nuovi sbocchi occupazionali, puntando sul mercato dell'energia di nuova generazione. Un approvvigionamento energetico sicuro, indipendente, diversificato ed a basse emissioni in tutta Europa è sicuramente un obiettivo e un'opportunità da realizzare così come agevolare l'ingresso di nuovi operatori penso soprattutto alle piccole e medie imprese che producono energie rinnovabili sul mercato energetico per favorire la competitività delle nostre industrie e la creazione di nuovi posti di lavoro verdi. Infine, la distribuzione su scala delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta un'opportunità anche per le singole unità abitative e le comunità per diventare produttori di energia. L'esperienza ci ha però insegnato che per fare tutto ciò è necessario fissare obiettivi vincolanti sul lungo termine e quindi è molto importante che, dopo questo voto, la Commissione europea stabilisca nella nuova proposta un obiettivo vincolante per il 2030 sull'utilizzo delle energie rinnovabili.